Señor presidente, muchos compañeros dicen que esto va a provocar la marcha del dinero. Yo les preguntaría ¿Qué pasó cuando hace más de cien años las empresas tuvieron que pagar un impuesto al trabajo y crearon la Seguridad Social?

Europa debe ser quien empiece marcando un camino que es una señal maravillosa para el mundo, que es una señal maravillosa para la justicia social que esperan millones de europeos que están esperando que Europa dé señales progresistas y que permita una recaudación fiscal para la Unión Europea y para la redistribución social. Alguien debe empezar y podemos hacerlo, porque se puede superar los problemas técnicos.